Señor Presidente, el Acuerdo de Libre Comercio con Corea del Sur abrirá una ventana de posibilidades tanto para la industria europea como para la industria coreana, pero para evitar los posibles efectos negativos sobre la industria europea, es indispensable contar con una cláusula de salvaguardia efecti0va. Todos los grupos políticos decidimos, unánimemente, la semana pasada que había llegado la hora de que el Pleno del Parlamento se pronunciase sobre las enmiendas aprobadas por 27 votos a favor y una sola abstención en la Comisión de Comercio Internacional el pasado mes de junio, enmiendas que son de vital importancia para la aplicabilidad y eficacia de la cláusula de salvaguardia.

Pero, para ello, es de vital importancia mandar una señal clara de unidad y fortaleza de todos los grupos políticos.